Viackrát už vo vystúpeniach bola spomenutá Slovenská republika a hlasovanie Národnej rady Slovenskej republiky a ja by som sa najprv chcela poďakovať kolegovi Swobodovi, že možno ako jeden z mála si dal tú námahu, aby skutočne zisťoval príčiny toho, čo sa na Slovensku včera v noci stalo v Parlamente a na rozdiel napríklad od kolegu Faragea, ktorý tu už nie je, aspoň tuší, ako funguje slovenský parlamentarizmus. Chcela by som sa vás, pán kolega Swoboda spýtať, ako skúseného európskeho politika, ako politika, ktorý častokrát adresoval aj kritické postoje Slovenskej republike v čase, keď to bolo nevyhnutné, ako vy vnímate potrebu konsenzu v takýchto zásadných európskych otázkach na úrovni národných parlamentov?